Señor presidente, el Gobierno español ha aprobado un decreto legislativo para abolir gradualmente el actual sistema de estiba portuaria y liberalizar este sector.

Va mucho más allá de lo que pedía el propio Tribunal de Justicia de la Unión pone en riesgo la continuidad de los puestos de trabajo de los estibadores y precariza sus condiciones laborales. No tiene en cuenta las negociaciones que, durante dos años, han mantenido el sindicato y la patronal ni el hecho de que ambas partes habían cerrado ya acuerdos que eran perfectamente compatibles con la sentencia del Tribunal. Apoyamos un modelo de estiba abierto y sin monopolios, pero que preserve, al mismo tiempo, los derechos de los empleados y garantice la dignidad en las condiciones laborales, la seguridad y la formación.